Directiva discutată astăzi introduce noi obligații pentru statele membre, precum renovarea anuală a 3 din suprafața clădirilor deținute de instituțiile publice, pentru creșterea eficienței energetice. Deși mai puțin ambițios decât poziția inițială a Comisiei ITRE, compromisul prezentat conferă flexibilitate autorităților naționale, regionale și locale. Atrag atenția că impunem obligații ambițioase statelor membre, fără a asigura însă finanțarea corespunzătoare. Solicit ca măsurile privind eficiența energetică să aibă surse adecvate de finanțare în viitorul cadru financiar multianual, în special prin intermediul fondurilor structurale. Votul de mâine ar trebui să reprezinte un angajament ferm al Parlamentului în acest sens.